Burgers willen weten wat er gebeurt, willen weten op welke manier de overheid omgaat met iets wat op dit moment wordt gezien als een probleem, maar wat eigenlijk een kans is.

Maar het gaat er natuurlijk om dat plannen worden uitgevoerd, dat er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan.

Twee hulp bij de opbouw zodra een lidstaat het zelf niet kan. In tijden van crisis blijkt het moeilijk te zijn om steeds de mensen, de middelen en de ideeën te vinden om uiteindelijk goed om te gaan met afval. En ten derde echte transparantie, dat is het allerbelangrijkste, want de burger vraagt om transparantie. Zonder transparantie heeft hij het idee dat hij buiten wordt gesloten. Transparantie over wat er gebeurt met afval is het giftig, wat gebeurt ermee, waar gaat het naartoe en gebeurt dat op een legale manier?